Monsieur le Président, avec la pandémie et ses conséquences sanitaires, économiques et sociales, il a beaucoup été question dans nos institutions européennes de solidarité européenne.

En Méditerranée orientale, il n'y a pas d'hésitation à avoir.

Il ne faut cependant pas se faire d'illusions pour engager un dialogue de bonne foi, il faut d'abord être en mesure de soutenir le rapport de force des provocateurs et soutenir le rapport de force verbal et militaire de M.

De ce point de vue là, attention à l'ambiguïté qui entoure le concept de médiation de l'Union européenne.